Wydaje mi się, że zawinili w tej sprawie wszyscy, bo my się tu koncentrujemy, drodzy Koledzy, tylko na Facebooku, natomiast wina i oczywiście skala winy jest różna.

Ale inni postanowili przymykać oczy na to, do czego służą akademickie badania na przykład badania Cambridge Psychometrics Centre nie przechodziły procedury uzyskania zgody Uniwersyteckiej Komisji Etyki. Co więcej, użytkownicy również przekazywali dane swoich znajomych, a więc potrzebne są nie tylko regulacje nakładane na platformy cyfrowe. Potrzebne jest zastanowienie się nad mechanizmem kontroli nad badaniami naukowymi i potrzebna jest również edukacja społeczeństwa.